Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Duff, è giusto riformare le regole per le prossime elezioni europee, ma il problema è anche un altro questo modello di Unione europea purtroppo ha fallito. Doveva essere un vantaggio per tutti e invece la maggior parte dei cittadini ha visto precipitare il suo tenore di vita. Perciò le elezioni europee del 2014 saranno la più importante verifica nella storia completa dell'Unione. Due anni fa, un comico, Roberto Benigni fu scelto a rappresentare l'Italia, il mio paese, per celebrare i 150 anni dell'unità nazionale. Egli rappresentò l'immagine falsa di un'Italia stracciona che chiede solo soldi in prestito. Perciò io mi scuso ora con gli italiani, nessuno l'aveva mai fatto prima, per quella rappresentazione indegna del nostro paese. L'Italia come altri paesi europei non ha da elemosinare prestiti a nessuno ma, al contrario, sono i popoli, quello italiano, quello greco, quello spagnolo ed altri, che rischiano di andare in rovina a causa di una politica europea che ha tutelato fino adesso solo le banche. L'Italia paga infatti all'Europa più del dovuto ed è il suo primo contribuente netto. Col voto europeo, i cittadini decideranno se continuare a dissanguarsi o dire basta. Alcuni governi infatti non si accorgono che imponendo solo austerità stanno segando il ramo sul quale sono seduti. Riformiamo sì quest'Europa, ma perché ritorni con le prossime elezioni ad essere l'Europa dei popoli e non solo l'Europa delle banche.